Doamnă președintă, stimați colegi, doresc să vă atrag atenția asupra abuzurilor autorităților pentru protecția copilului din unele state europene, abuzuri cărora le-au căzut victime, recent, mai multe familii de români. Așa fost cazul Botnariu, în Norvegia, când cinci copii au fost despărțiți de familie. La capătul a șapte luni dramatice, după proteste în douăzeci și unu de țări, familia Botnariu se va reîntregi. Din păcate, familia Barbu trăiește acum o dramă similară în Marea Britanie. Florin Barbu a făcut peste două săptămâni greva foamei în fața Curții Europene a Drepturilor Omului. Fac apel la autoritățile britanice să respecte drepturile celor doi copii, cetățeni români, și solicit autorităților europene să acționeze pentru prevenirea acestor traume familiale. Este de datoria noastră să asigurăm echilibrul între cele două principii fundamentale interesul superior al copilului, prevăzut în Recomandarea nr.